pre politikov alebo tých, ktorí by sa radi dostali do rôznych parlamentov a zneužívajú postavenie týchto ľudí, ako možno aj našu nedokonalú imigračnú politiku.

Nie je predsa možné, aby žiadatelia o azyl mali pri splnení rovnakých podmienok tak veľmi rozdielne šance na jeho získanie v rôznych členských štátoch. Nesmieme zabúdať ani na to, že musíme chrániť svoje hranice a aktívne bojovať proti nelegálnej činnosti, ktorá úzko súvisí práve s migráciou. Agentúra FRONTEX si stanovila veľmi ambiciózne ciele v oblasti riešenia problémov v Stredomorí a zabezpečenia kontroly vonkajších hraníc. Som presvedčená, že ak chceme, aby sa tieto ciele dosiahli, musíme navýšiť aj súčasný rozpočet pre agentúru FRONTEX, aby sme posilnili jej činnosť. Obyvatelia členských štátov musia mať pocit bezpečia a musia byť presvedčení, že naše spoločné hranice sú dôkladne zabezpečené, a že nedovolíme zločincom a obchodníkom s ľuďmi beztrestne prekračovať hranice.